Ich möchte nur eine Bemerkung zu Herrn Harbour machen. Das klingt zwar sehr schön, Herr Harbour, aber ich glaube trotzdem, dass wir auch einige Hausaufgaben selber machen müssen. Es kann ja kein Zufall sein, dass wir jedes Mal vor Weihnachten, so auch dieses Jahr wieder, die Frage der Sicherheit von Kinderspielzeug hier im Parlament diskutieren. Schon im letzten Jahr waren es vor allem die krebserregenden Stoffe, die sogenannten Weichmacher in Kinderspielzeug.

Diese Studien liegen nun seit Mitte dieses Jahres vor. Die Grenzwerte für die sogenannten PAK, also die krebserregenden Substanzen, sind laut der Studie von SCHER, dem wissenschaftlichen Ausschuss für Gesundheit und Umweltrisiken, zu hoch. Aber auch die Testmethoden sind nicht verlässlich genug.

Meine Frage an den Herrn Kommissar ist, wie er dieses Erbe antreten wird, welche Konsequenzen er aus dieser Kritik ziehen wird und was er in diesem Bereich machen wird.

Passen wir die Schwermetalle an, werden wir im Komitologieverfahren hier andere Grenzwerte vorsehen?

Wir warten außerdem immer noch auf die zugesagten Grenzwerte für gesundheitsschädigenden Lärm bei Kinderspielzeug. Das wurde uns damals bei der Verabschiedung in erster Lesung versprochen, das sollte bald vorgelegt werden. Ich hoffe, dass es bald kommt.

Herr Tajani weiß ja, dass wir in diesem Bereich gern mit ihm zusammenarbeiten werden.

Das wird der nächste wichtige Schritt sein neben der Frage der Grenzwerte für Schwermetalle und für krebserregende Stoffe.